Ak je to potrebné, podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov. Pritom by mala plne rešpektovať ich zodpovednosť za obsah výučby, organizáciu vzdelávacích systémov a kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

Bežnou praxou je, že ak študent získa štátnu skúšku alebo iný ekvivalent certifikátu z anglického jazyka napríklad na Slovensku, má následný problém s jeho uznávaním v rámci ostatných krajín EÚ. Tento týždeň sme hovorili o stratégii vzdelávania v Európskej únii. V rámci tejto stratégie je nutné prelínanie sa vysokoškolského vzdelávania za predpokladu vzájomného uznávania jazykových certifikátov. Je to práve mobilita študentov v EÚ, ktorá pomáha zvyšovať odbornú prípravu mladých ľudí a v konečnom dôsledku ich zamestnanosť na trhu práce. Každý členský štát má jedinečnú kultúrno jazykovú identitu, ktorú by sme mali rešpektovať. Všetky štáty sú si podľa práva Únie rovné, a preto by aj prax uznávania jazykových kompetencií mala byť v tomto zmysle zosúladená.